Le premier pilier de pension doit d'abord être fort, c'est à dire avec un taux de remplacement qui ne plonge pas les retraités dans la pauvreté. Il doit être non discriminant, c'est à dire qu'il doit compenser des situations où il y a des écarts de pension, comme par exemple pour les femmes. Il doit être modernisé, bien sûr, mais pas seulement en lien avec le vieillissement de la population, mais aussi en fonction des nouvelles formes de contrats. Aujourd'hui, on voit les réformes de l'emploi, à taux de cotisation zéro, qui ne sont que des cadeaux aux entreprises, mais qui sont mortifères pour le système des retraites. Et donc, dire que les pensions ne relèvent pas de la compétence européenne, c'est faux parce que le système du Semestre européen, aujourd'hui, impose aux pays de faire des économies dans leur sécurité sociale. Et la sécurité sociale, c'est le système des retraites. Aujourd'hui, on aborde la sécurité sociale, non pas en fonction du bien être des individus, mais en fonction des économies que nous allons pouvoir faire. C'est une gestion à court terme de la sécurité sociale. Alors, transférer la solution collective de solidarité des pensions par répartition à un système individuel de capitalisation n'est pas la solution.

Mais le PEPP est tout simplement un plus pour ceux qui ont déjà, mais ce n'est rien du tout pour ceux qui n'ont pas aujourd'hui, et donc notre préoccupation doit aller vers ceux qui aujourd'hui ne sont pas couverts par un système de pension équitable qui leur permet de vivre dans la dignité.